ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um skipulagða leit að krabbameini í ristli og flutningsmenn ásamt mér eru margrét frímannsdóttir ögmundur jónasson guðjón a kristjánsson halldór blöndal rannveig guðmundsdóttir og sif friðleifsdóttir hún felur það í sér að alþingi ályktar að fela heilbrigðis og tryggingamálaráðherra í samráði við landlækni að hefja undirbúning að skimun fyrir krabbamein í ristli og endaþarmi þannig að skipuleg leit hefjist fyrsta júlí tvö þúsund og sex í heilbrigðisáætlun ársins tvö þúsund og tíu sem samþykkt var af alþingi og gefin út af heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytinu tvö þúsund og eitt er fjallað um krabbameinsvarnir þar segir meðal annars að aðalmarkmiðið sé að dánartíðni vegna krabbameina hjá fólki yngra en sjötíu og fimm ára lækki um tíu prósent þá er fjallað almennt um krabbamein en um þriðjungur þjóðarinnar fær krabbamein á lífsleiðinni og nálægt fjórðungur landsmanna deyr af völdum þess tíðni krabbameina fer vaxandi upp að ákveðnum aldri rannsóknir benda til þess að tengsl séu á milli lífshátta og krabbameina einnig eru ýmis efni í umhverfinu krabbameinsvaldandi að öllu óbreyttu er búist við að áframhaldandi hækkun á nýgengi og dánartíðni krabbameina umfram eðlilegar aldurshækkanir miklar framfarir hafa orðið í meðferð ýmissa tegunda krabbameina þannig að margir fá nú bót meina sinna og öðrum er gert mögulegt að lifa lengur með sjúkdóm sinn en áður þekktist þá er að lokum getið þeirra leiða sem beita skal til að ná fyrrgreindum markmiðum fyrstu það er fræðsla um áhættuþætti krabbameina annars aðgerðir sem hvetja til heilbrigðra lífshátta þriðja gerð klínískra leiðbeininga er lúta að greiningu og meðferð krabbameina fjórða skipuleg krabbameinsleit og eftirlit með áhættuþáttum fimmta efling rannsókna á tengslum krabbameina og lífshátta umhverfisþátta og þjóðfélagsstöðu hér á landi hefur skipuleg leit að leghálskrabbameini verið framkvæmd um fjörutíu ára skeið og leit að brjóstakrabbameini hófst árið nítján hundruð áttatíu og sex krabbamein í ristli og endaþarmi er annað algengasta krabbameinið meðal íslendinga og önnur algengasta dánarorsökin af völdum krabbameina en fram til þessa hefur fræðsla og forvarnir gegn því ekki verið forgangsverkefni á vegum landlæknisembættisins var þó lögð mikil vinna til gerðar klínískra leiðbeininga um ristilkrabbamein með yfirskriftinni skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi það er öllum ljóst að það er mjög mikilvægt að geta fækkað dauðsföllum af völdum krabbameina krabbamein í ristli og endaþarmi eru í dag orsök mikils heilsutjóns og eru þriðja algengasta dánarorsök af völdum krabbameina meðal íslendinga nokkrar mjög stórar rannsóknir þar sem einstaklingum hefur verið fylgt eftir í nálægt tvo áratugi hafa sýnt óyggjandi að fækka má dauðsföllum af völdum þessara krabbameina með skilur þar sem leitað er að blóði í hægðum þar sem bein áhætta er lítil og minnkun áhættu með skilur tekur fjölda ára að koma fram er ekki óeðlilegt að enn hefur ekki verið sýnt fram á minnkun heildardánartíðni vegna skimunar árið tvö þúsund þann áttunda mars

leggja það til að hafin verði skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi á íslandi og að slík skimun ætti að beinast að í fyrsta lagi einstaklingum körlum og konum fimmtíu ára og eldri sem eru án einkenna og teljast í meðaláhættu og í öðru lagi einstaklingum körlum og konum með aukna áhættu af krabbameinum í ristli eða endaþarmi einstaklingar karlar og konur fimmtíu ára og eldri sem eru án einkenna og teljast í meðaláhættu

kannaður verði betri grundvöllur þess að gera slembirannsókn þar sem leit að blóði í hægðum er borin saman við ristilspeglun ýmislegt bendir til þess að með ristilspeglun verði unnt að finna stóran hluta af forstig í krabbameini í ristli og endaþarmi en rannsókn vantar þar sem þessar tvær skimunarleiðir eru bornar saman við að meta lækkun á dánartíðni af völdum krabbameina í ristli og endaþarmi í öðru lagi einstaklingar karlar og konur með aukna áhættu á krabbameinum í ristli eða endaþarmi þeir sem eiga náinn ættingja foreldra systkini eða barn með krabbamein í ristli eða endaþarmi ef einn fyrsta stigs ættingi hefur greinst eftir fimmtíu og fimm ára aldur með krabbamein og sama skimun við meðaláhættu en hefja skimunina við fjörutíu ára aldur ristilspeglun á fimm til sjö ára fresti og fyrsta speglun við fjörutíu ára aldur eða tíu árum yngri en sá ættingi var þegar hann greindist með sjúkdóminn þeir sem hafa fjölskyldusögu um hnpcc og þá er það erfðaráðgjöf erfðarannsókn og ristilspeglun þá á eins til tveggja ára fresti og fyrsta speglun við tuttugu og fimm ára aldur eða fimm ára yngri aldur en yngsti meðlimur fjölskyldunnar sem hefur greinst með ristilkrabbamein þriðja þeir sem hafa en í sjötta lagi þeir sem hafa fyrri sögu um krabbamein í ristli eða endaþarmi og hafa farið í aðgerð með lækningu í huga og það væri þá ristilspeglun innan þriggja mánaða frá aðgerð ef hún er ekki framkvæmd fyrir skurðaðgerðina síðan ristilspeglun eftir þrjú ár og síðan á fimm ára fresti það er hafið mikið skipulagt fræðsluátak undir yfirskriftinni vitundarvakning gegn ristilkrabbameini byrjaði í október tvö þúsund og tvö og átak þetta var alfarið kostað af fyrirtækjum sem sýndu málefninu skilning og velvild öll undirbúningsvinna var unnin með sjálfboðavinnu svo sem gerð fræðslubæklinga sjónvarpsþáttar og fyrirlestra og gerð á vefsíðu sem er wwwvitundarvakning punktur is það er rétt að geta þess og minnast ómetanlegs stuðnings árna heitins ragnarssonar sem var alþingismaður og lést á síðasta ári sem sýndi þessu verkefni brennandi áhuga vegna skilnings hans á aukinni fræðslu um þennan sjúkdóm og mikilvægi þess að fólk hafi góða þekkingu á tilurð og fyrstu einkennum hans hann var fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögu um auknar forvarnir gegn krabbameini í meltingarvegi og það var mjög góð samstaða sem fékkst um tillöguna meðal alþingismanna og allra stjórnmálaflokka og þriðja í maí tvö þúsund og tvö var samþykkt á alþingi eftirfarandi þingsályktun alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra í samráði við landlækni að gera tillögur um hvernig staðið skuli að forvarna og leitarstarfi vegna krabbameins í meltingarvegi fyrir þá sem teljast vera í áhættuhópi og undirbúa framkvæmd starfsins jafnframt verði hafin undirbúningur að því að beita sömu aðferðum eftir því sem fært er í baráttunni við aðrar algengustu tegundir krabbameina hér á landi fór hljóðið endanlega svo ég gefst upp það voru tvær mínútur eftir hagfræðistofnun háskóla íslands hefur birt skýrslu um kostnað og ábata kerfisbundinnar skimunar eftir krabbameini í ristli og endaþarmi í nóvember tvö þúsund og tvö í samantekt skýrslunnar segir með leyfi forseta mikilvægar vísbendingar eru til þess að skimun dragi úr nýgengi og dánartíðni vegna krabbameina í endaþarmi og ristli staðreyndir um krabbamein í ristli og endaþarmi eins og hefur komið fram er krabbamein í ristli annað algengasta krabbameinið sem greint er hjá íslendingum og önnur algengasta dánarorsök af völdum krabbameina það greinast um hundrað tuttugu einstaklingar árlega með þetta krabbamein og um fimmtíu íslendingar deyja árlega af völdum þessa sjúkdóms nýgengi sjúkdómsins fer vaxandi samkvæmt nýlegri spá um nýgengi krabbameina á norðurlöndum fram til ársins tvö þúsund tuttugu og vegna hækkandi aldurs er spáð verulegri fjölgun tilvika eða fjörutíu og sex prósent hjá körlum en tuttugu og tvö komma sex prósent hjá konum hér á landi er spáð fjölgun greindra tilvika um áttatíu og fimm prósent hjá körlum en um sjötíu prósent hjá konum ef miðað er við meðaltal áranna nítján hundruð níutíu og þrjú til níutíu og sjö til meðaltals áranna tvö þúsund og átján til tvö þúsund tuttugu dauðsföllum fækkað um fimmtán prósent til þrjátíu og þrjú prósent hjá einkennalausum einstaklingum sem leitað er hjá borið saman við einstaklinga þar sem ekki er leitað að blóði í hægðum ristilkrabbamein er nú who globocan þegar austurhlutinn og efta löndin eru tekin með það er hærra nýgengi en nýgengi lungnakrabbameins sem voru töluvert færri hverjir fá svo þetta krabbamein áhættuþættir þessa sjúkdóms eru vel þekktir en þeir vega ekki allir jafnþungt meira en þrír fjórðu hlutar þessara krabbameina greinast hjá fólki með meðaláhættu þar sem hækkandi aldur skiptir mestu máli flest krabbameinanna greinast hjá einstaklingum sem eru komnir yfir fimmtugt margir þeirra eru engu að síður á besta aldri þegar áfallið kemur hér á íslandi greinast sextíu og sjö prósent fólks fyrir sjötíu og fimm ára aldur fimmtíu og sex prósent fyrir sjötíu ára aldur og tæp fjörutíu prósent fyrir sextíu og fimm ára aldurinn árlega greinast um fimmtíu einstaklingar með sjúkdóminn á aldrinum fjörutíu og fimm til sextíu og fimm ára

þessari spurningu er hægt að svara játandi og ekki er deilt um það lengur flest þessara krabbameina hafa góðkynja forstig sem nefnt er kirtilæxli eða ristilsepi um tuttugu til tuttugu og fimm prósent þeirra sem eru fimmtíu ára og eldri hafa þegar myndað þessa sepa en ekki nema lítill hluti þeirra verður illkynja þar sem þetta forstig er oftast einkennalaust eins og reyndar byrjandi krabbamein í ristli þarf að leita að þessum meinsemdum hjá einkennalausu fólki það skiptir sköpum að greina meinsemdina snemma og þarna skilur á milli lækningar og alvarlegra veikinda vegna krabbameins með meinvörpum þar sem fimm ára lífslíkur eru verulega skertar í baráttunni við þennan sjúkdóm er mikilvægt að þekkja fyrstu einkenni hans en ef verulegur árangur á að nást verður að greina hann hjá einstaklingum sem eru einkennalausir nú greinast yfir sextíu prósent íslendinga með sjúkdóminn með staðbundna útbreiðslu

að sama skapi nákvæmari rannsókn til að greina þessi mein hverju skilar svo þessi skimun flestir sem hafa skoðað þetta mál til hlítar eru sammála um að það sé mjög skynsamlegt að hvetja til skimunar fyrir þessu krabbameini rannsóknirnar þrjár sem áður er vitnað til leiddu í ljós að ýmist þurfti að leita hjá þrjú hundruð sextíu fjögur hundruð sjötíu eða sjö hundruð fjörutíu og sjö einstaklingum í þrettán tíu og sjö komma átta ár til að koma í veg fyrir eitt dauðsfall af völdum ristilkrabbameins samnorræn rannsókn spáði að hægt væri að lækka dánartíðni af völdum ristilkrabbameins um fimmtán til tuttugu prósent með kembileit sem framkvæmd væri frá árunum nítján hundruð níutíu og þrjú til tvö þúsund og sautján forkönnun á skimun var framkvæmd á vegum krabbameinsfélags íslands á árunum nítján hundruð áttatíu og sex og nítján hundruð áttatíu og átta þá fundust þrír einstaklingar með krabbamein eða eitt tilfelli af hverjum átta hundruð sem tóku þátt í rannsókninni þar sem tími minn er búinn að þessu sinni